En primer lugar, señora Muñiz, el Gobierno español no ha aprobado ninguna amnistía fiscal porque, como sabe, ese concepto no está incluido en la Constitución española. Es verdad que el Gobierno español ha propuesto una regularización como han hecho otros países —como puede ser el caso de Bélgica o Alemania— o incluso otros gobiernos españoles de su mismo color político es decir, del Partido Socialista hace ya algunos años.